Io mi domando se con cibo di qualità intende quello che abbiamo visto con il nutriscore oppure l'olio tunisino, o le arance africane. Lo dico perché all'Europa e ai paesi europei vengono richiesti degli standard, e poi vediamo magicamente che fate accordi commerciali anche con paesi che questi standard non li hanno. La stessa cosa per quanto riguarda la plastica continuate a parlare di plastic free e poi fate accordi commerciali con paesi dove l'inquinamento è all'ordine del giorno. Ho sentito parlare di batterie made in Europe ma voi avete in mente che oggi il 70 di tutte le batterie del mondo viene fatto in Cina, Giappone e Corea? Ho poi ascoltato l'evoluzione che c'è stata dal carbone all'acciaio e ora, insomma, l'ambizione dell'elettrico. Mi solo sono domandata non è che qualche paese vuole, per caso, riconvertire il sistema produttivo a spese di tutti i cittadini europei? Magari questo è un dubbio che è venuto solo a noi però, insomma, sembra abbastanza palese Avete parlato di cento miliardi di investimenti nei prossimi sette anni e poi siete gli stessi a guardare le virgole e a chiedere il rispetto dei vincoli di bilancio ai paesi quando devono sistemare il proprio dissesto idrogeologico. Lo dico, ovviamente, perché io arrivo dall'Italia, ma questo deve valere per tutti i paesi.

Io mi auguro che voi abbiate la capacità di avere una visione della realtà delle cose e di andare oltre gli slogan di cui invece vi state riempiendo la bocca.